Örömömet szeretném kifejezni, hogy a tanácskozáson elismerték a rendszerszintű nyugdíjreformok fontosságát. Azonban a stabilitási és a növekedési paktum keretein belül nem biztosítanak egyenlő esélyeket minden szereplőnek. Magyarország is a diszkrimináció ellen emel szót, és a nyugdíjreformok költségeinek figyelembevételére szólította fel az Uniót az állami deficitek kalkulálásakor. Véleményem szerint, hacsak nem akarják a választás szabadságával élő országokat diszkriminálni, akkor a magánnyugdíjpénztárakba eszközölt befizetéseket figyelembe kell venni a költségvetési hiány megállapításánál.

Jó hír, hogy a megnyugtató rendezésre már a decemberi tanácsülésen lehetőség nyílik. Arra kérem önöket, hogy diszkriminációmentes politikai döntést hozzanak, s azt a Bizottság számára mihamarabb továbbítsák, hogy a törvényalkotási folyamat a lehető legrövidebb időn belül elkezdődhessen, majd mindenki számára megnyugtató módon befejeződhessen.